Rosja to zbyt ważny kraj, zbyt ważny partner, również polityczny, w świecie, ale również partner strategiczny, z którym Unia Europejska ma przecież uprzywilejowane relacje. Więc skoro te relacje są uprzywilejowane, postawione na taki poziom partnerstwa strategicznego, to również i my mamy prawo oczekiwać od naszego partnera a są tam stosowne zapisy aby w sprawach dotyczących praw człowieka, w tym również wymiaru sprawiedliwości, stosować zasady, które są akceptowalne w demokratycznym świecie.

Dlatego wzywamy Rosję, jako wielki kraj o wielkich możliwościach, aby zastosowała standardy, które są akceptowalne w demokratycznych społecznościach.